También quiero agradecer a las Secretarías de la Comisión ENVI y del Grupo PPE, así como a mi asistente, su colaboración, y también a los servicios de la Comisión, que han estado siempre prestos a aclararnos cualquier duda sobre este informe.

Al mismo tiempo, los ponentes alternativos y yo misma consideramos fundamental el mantenimiento de las prerrogativas que tiene el Parlamento bajo la legislación en vigor. Por ello, hemos introducido una serie de enmiendas que introducen actos delegados para proteger los derechos actuales del Parlamento. En relación con este mismo tema, hemos modificado la propuesta para que estos actos delegados no incidan sobre los elementos esenciales del Reglamento y, además, proponemos limitar en el tiempo estos poderes para que tengan una duración de cinco años con la posibilidad de que puedan ser prorrogados por un periodo equivalente. La Comisión, en su propuesta, propone armonizar los procedimientos de gestión de las indicaciones geográficas en el sector de las bebidas espirituosas con los que están ya vigentes para los productos alimenticios en general y, para ello, introduce una modificación importante en el capítulo III que regula las indicaciones geográficas. Este cambio era necesario, y el Parlamento lo comprende y comparte ya que es necesario armonizar los distintos regímenes aplicables, pero, al mismo tiempo, hay que dar cabida a las cuestiones específicas del sector de las bebidas espirituosas. Por ello, hemos introducido una serie de enmiendas en este sentido.

En su lugar, la propuesta de la Comisión introduce un registro electrónico de manera similar a lo establecido en las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas para vinos y alimentos. Este registro electrónico es un instrumento innovador y de fácil acceso.

Hay Estados miembros que tienen una legislación nacional para determinadas categorías y establecen un límite máximo, y otros que no tienen nada. El Parlamento ha considerado necesario establecer un límite para cada categoría, pero siempre respetando el límite más alto ya existente en las legislaciones nacionales para cada categoría. También es importante destacar, dentro del sector de las bebidas espirituosas, la existencia de métodos tradicionales y centenarios para su producción y envejecimiento, y es necesario y justo reconocerlos y perpetuarlos en la legislación. En definitiva, esta es una propuesta de carácter fundamentalmente técnico y tenemos que ceñirnos a ello. Yo soy consciente, no obstante, de que los temas relacionados con la salud y la protección de los consumidores respecto al consumo excesivo de alcohol nos preocupan a todos, pero este no es el cuerpo normativo adecuado en el que debemos tratar esta problemática. Estoy en contra de incluir en este Reglamento aquellas enmiendas que hablen de indicar en el etiquetado de las bebidas espirituosas el contenido calórico nutricional, pero esto no quiere decir que considere que las bebidas alcohólicas deban estar exentas. Lo que ocurre es que no es el lugar para hacerlo.

sobre etiquetado nutricional.